Es verdad que algún tiempo se ha perdido y algunos Estados miembros han tardado en comprender que su apoyo a Haftar era un apoyo peligroso, porque finalmente Haftar siempre propondrá una solución militar. Es evidente también que solo el diálogo entre los libios podrá empezar a construir una Libia con una cierta estabilidad y sin guerra. También es verdad que está tan cerca de nosotros Libia que es nuestra obligación principal mantener unidos a los Estados miembros, hablando con una sola voz, apoyando al enviado especial de las Naciones Unidas, a las Naciones Unidas, a la Unión Europea, a la Unión Africana, para tratar de construir un cierto escenario de confianza para que sea posible un acuerdo político. Y también es verdad que no debemos dejar de mirar a la situación de los refugiados, que también habíamos empezado a gestionar de manera positiva y que probablemente van a convertirse en un nuevo foco de riesgo en los próximos meses.